Hay muchas peticiones de palabra, por lo que vamos a limitarnos a una intervención por cada uno de los grupos políticos.